Monsieur le Président, il est vrai qu'en Conférence des présidents, nous avons pris une décision dont je me sens responsable, même si je n'ai pas pu être présent à titre individuel, mais j'assume ma responsabilité.

La première, c'est qu'en Conférence des présidents, nous proposons des décisions que nous communiquons quand il y a une réunion de groupe. La réunion de groupe, chez moi comme dans d'autres groupes politiques, avec les collègues que j'ai consultés, n'était pas d'accord avec la décision que nous avions prise, peut être trop rapidement, en Conférence des présidents.

Vous savez, tout le monde demande le changement mais quand on veut changer quelque chose, ce n'est pas aussi facile qu'on le dit.

envisagé en Conférence des présidents, qu'on le revoie, qu'on le rediscute dans les différents groupes politiques et qu'on applique l'ancienne méthode, mais en demandant à tous les membres d'être responsables pour le grand débat que nous allons avoir demain matin sur l'Europe, ici, dans cette salle.